virðulegi forseti ég kem hér upp til að bera fram fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra um kanínubyggð í vestmannaeyjum það er nefnilega þannig að það hefur runnið upp fyrir fólki að kanínur eru að gera usla í fuglabyggðum í vestmannaeyjum í lundabyggðum nánar til tekið þar sem þessi dýr hafa verið flutt til eyjanna af fólki þau hafa síðan sloppið laus og byrjað að fjölga sér náð fótfestu í náttúrunni koma sér fyrir á búsvæðum lundans í holum í jarðveginum í bröttum hlíðum heimaeyjar grafa þar út jarðveginn valda jarðvegstjóni og hrekja lundann á brott úr holum sínum spilla fyrir honum varpi og þar fram eftir götunum margir hafa látið í ljós þá skoðun að hér hljóti að vera hætta á umhverfisspjöllum bæði að lundinn verði fyrir áföllum með sitt varp en einnig að það sé hætta á jarðvegsrofi og því að jarðvegurinn skríði í sjó fram eftir að kanínurnar hafa nagað rætur jarðvegsins og grafið holur og þannig ýtt undir það að þessi jarðvegseyðing fari af stað ég vildi því bera fram þessar spurningar til hæstvirts umhverfisráðherra fyrstu hafa farið fram rannsóknir á áhrifum kanína á fuglalíf í vestmannaeyjum og ef svo er hverjar eru þá helstu niðurstöður þeirra annars hafa stjórnvöld aðhafst eitthvað til að stemma stigu við útbreiðslu kanína í vestmannaeyjum þriðja hyggjast stjórnvöld grípa til aðgerða til að útrýma kanínum í vestmannaeyjum